Le même jour, treize personnes sont mortes dans l'attaque d'un village chrétien.

À cela il y a trois raisons la première, ce sont ces conflits qui prospèrent dans ce pays et au fait que rien n'est fait pour les endiguer, peut être parce que personne ne voit où ne veut voir que, derrière des guerres ethniques, se joue en réalité l'un des nouveaux champs de bataille de l'islamisme qui, au niveau mondial, cherche à diviser, à fracturer et à tuer. La deuxième raison, c'est la passivité du gouvernement nigérian et même parfois la complicité de certaines forces de sécurité, qui n'interviennent pas. Nous devons mettre ce gouvernement devant sa responsabilité, car il a les moyens de rétablir la paix civile et il doit garantir le droit des minorités. Enfin, la troisième raison, c'est notre propre fragilité, chers collègues, car dans ce pays, comme ailleurs en Afrique, les États Unis se retirent, l'Europe elle même est effacée et, dans le vide que nous laissons, d'autres acteurs prennent la place la Chine, évidemment, mais aussi la Turquie, le Qatar, tous ces pays qui ont un intérêt économique, bien sûr, mais aussi sans aucun doute idéologique à agir dans une telle région et à la fragiliser encore plus.

Et pour garantir l'équilibre de cette région, nous devons mettre le gouvernement nigérian devant sa responsabilité il faut que l'Europe agisse aujourd'hui au Nigeria.